Panie Przewodniczący! Od proklamacji celów minęło nieco ponad dwa lata. Cieszy więc, że w pięciu z siedemnastu z nich już teraz odnotowany został znaczący postęp.

Pierwsze pozytywne sygnały nie mogą być jednak impulsem do tego, by popaść w samozadowolenie.

Widać jednak, że także w tym obszarze mamy jeszcze szerokie pole do poprawy.